Madame la Présidente, les exécutions extrajudiciaires perpétrées dans le cadre de la guerre contre la drogue et le terrorisme se sont multipliées et se poursuivent en toute impunité.

Duterte continue de profiter de cette guerre pour éliminer, torturer, menacer les acteurs qui le gênent les leaders, les paysans, les prêtres, les journalistes, les avocats sans avoir de comptes à rendre. Le dernier rapport des Nations unies met en évidence l'urgente nécessité d'enquêtes complémentaires sur ces violations. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit à présent mettre en place un mécanisme indépendant international chargé d'enquêter sur les exécutions extraordinaires et les autres violations commises dans ce pays. Mais dans ce climat de répression et de terreur, les communautés locales n'osent plus demander justice pour les violations subies, ni s'opposer au gouvernement.

Et enfin, la question que nous devons aussi nous poser est celle ci pourquoi maintenir un régime préférentiel d'accès au marché européen dans ce contexte de répression massive des droits humains?